Madame la Présidente, nous sommes plusieurs à avoir demandé depuis longtemps dans cette Assemblée une véritable intégration de la migration dans les politiques extérieures de l'Union et une véritable diplomatie de la migration.

Il nous reste donc le défi de concrétiser ce changement fondamental de notre approche.

D'une part, les bonnes pratiques qui existent déjà dans les pays sélectionnés et dits prioritaires méritent d'être mieux valorisées

Il faut réduire le nombre de priorités pour avoir un meilleur impact.

En matière de gestion des migrations, il convient de renforcer le soutien aux contrôles aux frontières entre les pays africains et à la gestion des migrations intra africaines. En ce qui concerne les causes de la migration, il est impératif d'obtenir des résultats dans la coopération au développement.

Et une question particulière quel rôle pour les organisations régionales africaines? Enfin, deux questions quant à la mise en œuvre du plan d'action adopté à La Valette quelles mesures ont été proposées pour valoriser le potentiel humain et financier de la diaspora africaine en Europe?